Penso al fatto che finalmente, anche attraverso la vostra azione, è stato posto in maggiore evidenza il fatto che non c'è Europa senza una vera politica mediterranea e in questo contesto deve collocarsi una nuova politica sull'immigrazione, che sia più solidale, più attenta ai diritti.

culturale, per una economia che si basi anche sulla sostenibilità culturale e non solo sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Penso che questo passaggio e questa attenzione prestata dalla Presidenza greca, che riprendeva un pronunciamento della Presidenza belga nel 2010 che invece aveva visto una notevole carenza nella strategia Europa 2020 possa essere un elemento da tenere presente.